Gospodine predsjedniče, transparentnost rada i rezultata tijela javne uprave te javna dostupnost informacija preduvjeti su za njihovu bržu komunikaciju s građanima i time ukupnu djelotvornost.

Izuzetak mogu biti opravdani slučajevi kada dostupnost dokumenata ugrožava privatnost. Zato je potrebno jasno definirati kriterije za klasifikaciju dokumenata na europskoj razini, a ne izbjegavati njihovu objavu generaliziranjem postojećih nejasnih pravila. Riječ je o temelju boljeg nadzora nad institucijama, ali i izgradnji društva informiranih građana kakvom Europska unija teži. Legitimnost demokratskog odlučivanja proizlazi iz dostupnosti relevantnih informacija koje građani koriste da bi donijeli utemeljenije odgovore. Zbog toga je ovo izvješće važno za demokratski i politički razvoj Unije ako kao cilj imamo transparentniji sustav za sve sudionike, od građana do službenika u javnim tijelima i institucijama.